Señor presidente. Quiero apoyar la aprobación de un marco europeo que establezca las condiciones de una renta mínima a nivel europeo y que anime a los Estados a entender que este gasto es una inversión. Es la mejor respuesta conocida, después de un empleo digno y de calidad, para rescatar a las personas de la marginalidad, evitar las terribles secuelas personales que produce el desempleo, proporcionar una plataforma sólida para su reinserción laboral y combatir la pobreza. Los datos hablan por sí solos en el País Vasco creemos en la Europa social. Hemos hecho un esfuerzo sostenido e intenso.

Así, nuestra tasa de riesgo de pobreza no alcanza el 9 frente al 22,3 que se registra en nuestro Estado miembro, y los mecanismos de inserción influyen decisivamente también en nuestros índices de paro, igualmente los más bajos del Estado. Este es el camino.